Násilie páchané na ženách je v rozpore s týmto právom, pretože ženám, ktoré sú obmedzované fyzicky, psychicky, sociálne alebo ekonomicky, nie je umožnené rozhodovať podľa svojej vôle. Ide o etický a morálny problém, a to preto, že sú ním porušované základné ľudské práva a ľudská dôstojnosť.

Ako lekár s tým nemôžem vôbec súhlasiť, tam už sú dve ľudské bytosti.